Sunt măsuri care vor condamna, practic, la moarte milioane de români. Rolul sistemului de sănătate public este să salveze vieți, nu să genereze profit.

Populația din mediul rural nu are acces la servicii medicale de specialitate, iar în ultimul an s au desființat foarte multe spitale. A transforma spitalele în societăți comerciale este echivalent cu a interzice accesul la îngrijire medicală pentru foarte mulți oameni.